Señor Presidente, señor Comisario, quiero felicitar en primer lugar a la Comisión de Desarrollo, y también a la Comisión Europea, por el impulso dado a esta estrategia de la Unión Europea para la región del Danubio. Creo que los objetivos que usted citaba, señor Comisario, son prioritarios, no solamente para los ciudadanos de la cuenca del Danubio, sino también para el conjunto de los ciudadanos de la Unión Europea.